Spoštovana predsednika, gospe in gospodje. O konsolidaciji javnih financ se v zadnjem času veliko govori. Veliko se piše, v zadnjih dveh letih se je pa v zvezi s tem tudi kar nekaj naredilo. Da gre za pomemben zakon, kaže tudi to, da je za sprejem tega zakona potrebna dvotretjinska večina. Lahko rečem, da mi že od ustavnorevizijskega postopka za spremembo stooseminštiridesetega člena ustave, torej od leta dva tisoč dvanajst naprej, zagovarjamo stališče, da mora biti konsolidacija javnih financ postopna. Vse ostalo bi bila katastrofa za državo in naše ljudi. Ko govorimo o konsolidaciji javnih financ, govorimo o tem, da je našo skupno javno porabo potrebno spraviti v okvire, ki si jih dolgoročno lahko privoščimo. Upoštevati pa je seveda potrebno več dejavnikov. Tako na primer mora biti javnofinančna politika, ki jo država vodi, vzdržna. In to seveda velja tako za čas gospodarskega razcveta kot za čas krize. Javnofinančna politika v zaostrenih gospodarskih razmerah nikakor ne sme dodatno negativno vplivati na gospodarsko rast in na zaposlovanje. Ljudje prav v težkih kriznih časih upravičeno pričakujejo pomoč od države. V najtežjih časih država mora pomagati ljudem. Zato pa nasprotno v času dobrih gospodarskih razmer država ne sme porabiti preveč. Kljub temu da so javnofinančni prihodki dobri, kar je logična posledica dobre gospodarske situacije, mora država voditi vzdržno javnofinančno politiko in v teh dobrih časih pripraviti zalogo za slabe čase. Slovenija je imela v letih dva tisoč šest in še posebej dva tisoč sedem, deloma tudi dva tisoč osem, rekordno visoko gospodarsko rast. Kljup temu smo prišli v krizo, ki je sledila, popolnoma nepripravljeni. Zato je bil šok tako velik. In zgodovina nas uči, da bomo imeli vedno dobre in slabe oziroma manj dobre čase, zato je pomembno, da smo na to pripravljeni. Slovenija in naši državljani so krizo občutili veliko bolj kot večina evropskih državljanov. Še vedno pa manj kot v tistih državah, kjer, problemov niso zmogli rešiti sami in so morali zaprositi za pomoč. Pomembno se mi zdi poudariti tudi danes, ko govorimo o fiskalnem pravilu, kako pomembno je, da še vedno sami odločamo o tem, na kakšen način in v kakšnih časovnih okvirih bomo svoje probleme reševali. Dve leti nazaj ni bilo tako, samoumevno. Res je, danes beležimo praktično najvišjo gospodarsko rast v Evropski uniji. Brezposelnost se relativno hitro zmanjšuje. Stroški našega zadolževanja so rekordno nizki. In velikokrat slišim komentarje, da se je vse to seveda zgodilo samo od sebe, pa je daleč od tega. Veliko trdega dela in premišljenih ukrepov je bilo potrebnih za to, da smo danes tam, kjer smo. Skratka, ni se zgodilo samo od sebe, zavedam pa se, da v kolikor bi država bankrotirala, pa nismo bili daleč od tega. Pa bi seveda za to bila kriva in odgovorna prejšnja vlada. To se ne bi zgodilo samo od sebe. Dve leti nazaj je tudi velika večina finančnih analitikov in mogoče tudi politikov pričakovala, da bo slovenska pot podobna ciprski ali grški, kar pomeni, da bi nekdo drug odločal o načinu in hitrosti naše konsolidacije javnih financ. In prav način in hitrost konsolidacije je za zavezništvo ključnega pomena pri odločanju o podpori zakonu o fiskalnem pravilu. Nikoli nismo in ne pristajamo na brezglavo hitenje pri konsolidaciji javnih financ in s tem rušenje socialne države. Postopnost konsolidacije mora zagotoviti, da na področju sociale, javnega zdravstva, javnega šolstva in delovanja širšega javnega sektorja ne bo brezglavega poseganja in prav tako ne sme biti dodatnih negativnih posledic za gospodarstvo in zaposlenost. Verjetno se marsikdo vpraša: "Pa je to sploh mogoče?" Vsekakor je. Naš cilj mora biti vzdržna socialna država, ljudem moramo jasno pokazati, kaj je naš cilj in zakaj je postopna konsolidacija potrebna in dobra tudi za njih. V zavezništvu smo prepričani, da kar je dobro za državo, mora biti in je dobro tudi za zavezništvo. Zato smo napovedali podporo zakonu o fiskalnem pravilu. V kolikor bodo zaradi podpore ostalih strank potrebne še dodatne spremembe v zakonu, smo seveda pripravljeni prisluhniti, nikakor pa ne bomo podprli zakona, ki bi zahteval hitrejšo konsolidacijo na račun socialne države. Kot je znano, so tudi v začetku leta dva tisoč štirinajst potekala usklajevanja med predstavniki parlamentarnih strank in ministrstvom za finance v zvezi s pripravo zakona o fiskalnem pravilu. Usklajevalo se je besedilo, ki je v marsičem enako z današnjim predlogom, a tudi v marsičem popolnoma drugačno. Če se vprašamo, kaj sprejem tega zakona pravzaprav sploh pomeni za javnofinančno politiko države, potem lahko odgovorim, da pravzaprav nič novega. K čemur nas že tako ali tako ne zavezuje fiskalni pakt in, določene stvari v okviru tako imenovanih korektivnih mehanizmov, ki smo jih dolžni upoštevati pri pripravi naših proračunov. Če pa se vprašamo, kaj sprejem tega zakona pomeni za kredibilnost Slovenije, kredibilnost Slovenije na mednarodnih finančnih trgih, pa je odgovor bistveno drugačen. Sprejem zakona o fiskalnem pravilu bo dal jasen signal mednarodnim trgom, da smo v Sloveniji resni in tudi dovolj enotni, ko govorimo o konsolidaciji javnih financ. Če na koncu povzamem. V zavezništvu smo zagovorniki postopne finančne konsolidacije, a ne za vsako ceno. Ne za ceno socialne države, ne za ceno zaposlenosti in ne za ceno gospodarskega okrevanja. Verjamemo, da je postopna konsolidacija edina prava pot, ki nas bo v razumnem času pripeljala na pot stabilnega, zdravega javnofinančnega okolja. To so bila tudi naša izhodišča, ko smo se z vladno stranjo začeli pogovarjati o podpori zakonu. Izračuni, ki nam jih je ministrstvo predstavilo, kažejo da izvajanje zdaj predlaganega fiskalnega, pravila zagotavlja prav to. Zagotavlja postopno konsolidacijo javnih financ. Ministrstvo nam je posredovalo tudi predlog sprememb, ki bodo ali naj bi bile v nadaljevanju vključene v predlog zakona. Tudi te predvidene spremembe so za zavezništvo sprejemljive. Zato smo se v poslanski skupini zavezništva odločili, da v tej fazi obravnavo zakona podpremo. Naša podpora pa seveda ni brezpogojna, kot sem že omenila, podpiramo besedilo, ki je pred nami danes. Imamo pa še kar nekaj, lahko rečem, tudi bolj tehničnih vprašanj glede izvajanja tega zakona, verjamem, da bomo uspeli v okviru postopka ta vprašanja razčistiti. Prav tako bomo seveda vse morebitne nove spremembe dodatno proučili in se odločali na podlagi novih dejstev. V zavezništvu se zavedamo svoje odgovornosti, zavedamo se pomembnosti tega zakona, in kot sem enkrat že omenila, kar je dobro za državo, je in mora biti dobro tudi za zavezništvo. Hvala.